C'était une toute petite minorité et en trois ans, ils ont réussi à convaincre tout le monde et ici personne n'a même mentionné le fait que nous allons être les premiers au monde à le faire, c'est devenu une telle évidence que le débat est maintenant derrière nous.

Un dernier mot l'adaptation au changement climatique, c'est fondamental, tous les territoires européens sont concernés, les agriculteurs qui vivent les sécheresses, les personnes qui vivent les inondations, la montée des eaux sur les littoraux, cette loi européenne est encore trop faible sur l'adaptation, c'est pour cela que nous avons déposé un amendement, pour arrêter de dépenser de l'argent européen si on ne teste pas la capacité des grands projets que l'on finance à s'adapter, à être résilients au changement climatique. J'espère que l'ensemble de cet hémicycle pourra soutenir cet amendement demain, qui est absolument fondamental, à la fois pour le climat, pour les territoires et pour le bon usage de l'argent public.